Transplantul și donarea de organe salvează și prelungesc viețile a mii de cetățeni europeni în fiecare an.

Este o problemă controversată și dificilă, care ridică întrebări importante. Munca Parlamentului cu acest raport confirmă viziunea comună asupra faptului că orice element comercial în acest proces, care poate conduce la vânzarea și cumpărarea de organe, este ilegal. Este esențial să aprobăm și să implementăm un sistem eficient cât mai repede, nu numai pentru că vom salva viețile pacienților, dar și pentru că un asemenea sistem va reduce cererea de organe care, altfel, va fi asigurată ilegal pentru profit și chiar împotriva voinței donatorilor.